álitið er að finna á þingskjali tvö hundruð fjörutíu og fimm um frumvarp til laga um bankasýslu ríkisins með þessu frumvarpi er lagt til að sett verði á fót sérstök ríkisstofnun sem beri heitið bankasýsla ríkisins og heyri undir fjármálaráðherra þessari stofnun er ætlað að fara með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum sem nokkuð hafa verið hér til umræðu í morgun en líftími stofnunarinnar á að takmarkast við fimm ár í málinu kemur fram að gert er ráð fyrir því að ríkið losi um eignarhald sitt á fjármálafyrirtækjum þegar tækifæri gefast en nú standa vonir til þess að slíkt tækifæri hafi opnast eins og þingmönnum er kunnugt nefndin ræddi á fundum sínum það álitaefni hvort koma ætti verkefnum bankasýslunnar fyrir í hlutafélagi eða stofnun meiri hlutinn telur að stofnun eigi betur við þegar litið er til mikilvægis þess að stofnanir lúta almennum reglum ríkisrekstrar þær hafa skilgreindan ramma og mjög skýra ábyrgðarkeðju það er að ráðherra ber endanlega ábyrgð gagnvart almenningi þá bendir meiri hlutinn einnig á að stofnanir lúta reglum upplýsinga og stjórnsýslulaga í fyrstu grein frumvarpsins er kveðið á um að bankasýslu ríkisins sé heimilt að setja á fót og fara með eignarhluti ríkisins í félögum sem samræmast hlutverki og markmiðum hennar fram kom fyrir nefndinni að hér væri meðal annars átt við hlutafélag um eignaumsýslu ríkisins en lög þar að lútandi hafa nýlega verið afgreidd hér á háttvirtu alþingi í öðru og þriðju greinar frumvarpsins er mælt fyrir um stjórn og forstöðu stofnunarinnar mælt er fyrir um að þriggja manna stjórn stofnunarinnar skipuð af fjármálaráðherra móti áherslur í starfi og fylgist með starfsemi og rekstri stofnunarinnar meiri hlutinn leggur til þá breytingu við fyrstu málsgrein annarrar greinar að einn varamaður

tíma á að skipa stjórn bankasýslunnar og forstjóra bankasýslunnar sem ráðinn skal af stjórninni í báðum tilvikum er í frumvarpinu miðað við fimm ára skipunar og ráðnignartíam en meiri hlutinn leggur til breytingu í þá veru að fella tímatakmarkið brott verði frumvarpið svo breytt að lögum skipar fjármálaráðherra stjórn bankasýslu ríkisins ótímabundið og stjórnin gerir ótímabundinn ráðningarsamning við forstjóra og er í síðarnefnda tilvikinu gert ráð fyrir gagnkvæmum uppsagnarfresti ég vil frú forseti á þessu stigi vekja athygli á breytingartillögu sem ég hef flutt sem er við þessa grein og hljóðar svo með leyfi forseta fjármálaráðherra leggur tillögu um skipun stjórnar bankasýslunnar fyrir viðskiptanefnd alþingis og skipar hana að fengnu áliti nefndarinnar hér er gert sem sagt ráð fyrir beinni aðkomu þingsins að skipan stjórnar bankasýslunnar til viðbótar við þær aðrar kröfur sem gerðar eru til stjórnarmanna í sjöttu greinar frumvarpsins og ég kem að síðar fjórðu grein eru helstu verkefni bankasýslunnar talin upp í tíu stafliðum í a lið er tekið fram að bankasýslan fari með eignarhlut ríkisins í fjármálafyrirtækjum og í

breytingar á a lið til rýmkunar það er að í stað orðsins fjármálafyrirtækjum komi einfaldlega fyrirtækjum og félögum samanber fyrstu grein

meiri hlutinn leggur áherslu á að það sé skýrt að bankasýslunni er ekki ætlað að taka úr sambandi ábyrgð og valdsvið bankaráða og stjórna í fjármálafyrirtækjum og leggur því til breytingar á frumvarpinu í þá veru að bankasýslan hafi samskipti við stjórnir fjármálafyrirtækja en ekki við fjármálafyrirtækin sjálf ekki er um það að ræða að með stofnun bankasýslu ríkisins takmarkist ábyrgð yfirstjórna fjármálafyrirtækja þau verða rekin á viðskiptalegum forsendum á ábyrgð bankaráða stjórna og stjórnenda eins og hver önnur félög og bera þessir aðilar ábyrgð á rekstrinum líkt og stjórnendur fyrirtækja á markaði við höfum hér í morgun frú forseti hlýtt á umræður um drög að eigendastefnu sem nýlega var kynnt og vegna þess atriðis sem fjallað er um í nefndaráliti meiri hluta viðskiptanefndar vil ég vekja athygli á því sem segir í drögum að eigendastefnu á blaðsíðu fimm um bankasýslu ríkisins með leyfi forseta bankasýslan er fagleg umsýslustofnun eignarhluta og lýtur sérstakri stjórn og starfar eftir sérstökum lögum þar sem verkefni hennar eru skilgreind með skýrum hætti stofnunin fer með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum fyrir hönd fjármálaráðuneytisins og fara starfsmenn stofnunarinnar með eignarhluti ríkisins og atkvæðarétt þess á hluthafafundum stofnunin setur fjármálafyrirtækjum viðmið í rekstri með samningum meðal annars um endurskipulagningu fjármálafyrirtækja og hefur eftirlit með því að settum markmiðum verði náð stjórn stofnunarinnar skipar sérstaka þriggja manna valnefnd sem tilnefnir fyrir hönd ríkisins aðila til setu í bankaráðum og stjórnum fjármálafyrirtækja síðan kemur hér með leyfi forseta bankasýsla ríkisins sér þannig alfarið um samskipti ríkisins sem eiganda við fjármálafyrirtæki sem ríkið á hlut í og tengjast eiga ndahlutverki þess bankastjórnir stjórnir og stjórnendur fjármálafyrirtækja munu ekki eiga bein samskipti við fjármálaráðuneytið eða ráðherra áfram með leyfi frú forseta segir hér um bankaráð og stjórnir að þær séu bankaráð og stjórnir fjármálafyrirtækja eru ábyrg fyrir rekstri einstakra fjármálafyrirtækja og geta ekki vikið sér undan þeirri ábyrgð hér er frú forseti verið að ítreka það jafnt í nefndaráliti meiri hluta háttvirtur viðskiptanefndar sem og í drögum að eigendastefnu að b bankasýslunni er ekki ætlað að vera neitt yfirbankaráð eða neinn yfirfrakki á fjármálastofnanirnar heldur hljóta þær að bera fulla ábyrgð bankaráðin og stjórnir að bera fulla ábyrgð á rekstri einstakra fjármálafyrirtækja og geta ekki vikið sér undan þeirri ábyrgð eins og þar segir reyndar er meira um þetta fjallað í drögum að eigendastefnu því að þar segir á blaðsíðu sjö með leyfi forseta stjórnir bankaráð og stjórnendur fjármálafyrirtækja skulu ekki hafa beint samband við fjármálaráðherra eða fjármálaráðuneytið vegna atriða sem varða einstök fyrirtæki eða einstaklinga öll almenn samskipti ríkisins sem eiganda fjármálastofnana við fjármálafyrirtæki fara í gegnum bankasýslu ríkisins frú forseti í d lið fjórða grein kemur fram það sem reyndar hefur verið nefnt hér áður að bankasýslan fari með atkvæði ríkissjóðs á hluthafafundum fjármálafyrirtækja meiri hlutinn leggur til að við ákvæðið verði bætt að stofnunin fari einnig með hlut ríkisins á fundum stofnfjáreigenda í sparisjóðum en gera má ráð fyrir að ríkið muni eignast hluti í sparisjóðum í fimmtu grein frumvarpsins er áréttað að bankasýslan skuli kappkosta að styrkja samkeppni almennt á fjármálamarkaði og meiri hlutinn áréttar í nefndaráliti þann skilning sinn að eigendastefna eigi ekki að hindra eðlilega samkeppni á milli fjármálafyrirtækja og tekur fram og vill árétta að lögfesting þessa frumvarps um bankasýslu ríkisins takmarkar í engu gildissvið samkeppnislaga og eftirlit á grundvelli þeirra ég vil víkja aðeins aftur að drögum að eigendastefnu frú forseti en þar er með leyfi forseta númer eitt að tryggja samkeppni á fjármálamarkaði til framtíðar þrátt fyrir að hluti fjármálafyrirtækja verði að minnsta kosti tímabundið í eigu ríkisins er mikilvægt að öflug samkeppni ríki á þessum markaði mikilvægt er að stjórnvöld og stjórnendur banka og annarra fjármálastofnana taki ekki ákvarðanir í tengslum við endurskipulagningu fjármálakerfisins sem draga úr eða takmarka samkeppni frú forseti í sjöttu greinar frumvarpsins er fjallað um hæfi stjórnarmanna og forstjóra og leggur meiri hlutinn til breytingu á greininni

í sjöundu grein er mælt fyrir um að stjórn bankasýslunnar skipi þriggja manna valnefnd sem hafi það hlutverk að tilnefna aðila fyrir hönd ríkisins sem hafa rétt til setu í bankaráðum og eða stjórnum fjármálafyrirtækja til samræmis við hlutafjáreign ríkisins meiri hlutinn telur brýnt að valnefndin tryggi að hlutföll kynjanna í bankaráðum og stjórnum fyrirtækja og félaga verði sem jöfnust og leggur til breytingu í þá veru meiri hlutinn áréttar í nefndaráliti sínu að sama sjónarmið um sem jafnastan hlut karla og kvenna eigi við um þriggja manna stjórn bankasýslunnar sem

og stjórnum fyrirtækja með því að senda nefndinni ferilskrá sína og telur nauðsynlegt í þessu sambandi að taka fram að til þess að ákvæði þetta komi til með að virka í reynd sé nauðsynlegt að auglýsa eða kynna með

heyra samkvæmt áttundu greinar frumvarpsins yrði ráðherra veitt slík skýrsla að nýju fyrir fyrsta júní tvö þúsund og tíu og þinginu síðan í kjölfarið og svo árlega eftir það frú forseti nefndinni barst álit frá efnahags og skattanefnd sem er fylgiskjal með áliti meiri hluta viðskiptanefndar en þar var meðal annars fjallað um þörfina fyrir að

að leiðarljósi við ákvarðanir valnefndar í bankaráð og stjórnir þá benti nefndin á að í

áður rakið og þar er meðal annars átt við svonefnt eignaumsýslufélag kvaðst efnahags og skattanefnd telja það fyrirkomulag veita starfsemi félagsins ríkari vernd gegn pólitískum áhrifum en ef fjármálaráðherra færi með hlut ríkisins háttvirtrar efnahags og skattanefnd gerði við lokaafgreiðslu tillögu um að fjármálaráðherra væri heimilt að framselja eignarhlutinn í eignaumsýslufélaginu til bankasýslu ríkisins frú forseti við umfjöllun um málið í nefndinni var um það rætt hvort bankasýsla ríkisins yrði að leita eftir samþykki fyrir því fyrir fram hjá fjármálaeftirlitinu að eignast virkan eignarhlut í fjármálafyrirtæki

og átta það eru neyðarlögin svonefndu er ríkinu veitt heimild til að fara með virkan eignarhlut í fjármálafyrirtækjum án þess að undirgangast ákvæði fertugasti greinarinnar fjármálaráðuneytið fer þannig með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum á grundvelli þessa ákvæðis og bankasýslan hefur það hlutverk samkvæmt ákvæðum frumvarpsins að fara með eignarhluti ríkisins í fjármálafyrirtækjum ekki verður talið að með þessu fyrirkomulagi verði slík breyting á stöðu ríkisins sem eiganda í fjármálafyrirtækjum að sérstaklega þurfi að meta hæfi stofnunarinnar til þess að fara með virkan eignarhlut í fjármálafyrirtækjum frú forseti ég hef hér hlaupið á nefndaráliti meiri hluta háttvirtur viðskiptanefndar þau tengsl sem þar er að finna við drög að eigendastefnu sem hér var kynnt og þær breytingartillögur sem meiri hlutinn leggur til og þá breytingartillögu sem ég flyt hér í eigin nafni á sérstöku þingskjali við fyrstu umræðu um þetta mál vakti ég athygli á því að skilin á milli gömlu og nýju bankanna hafa dregist langt umfram það sem menn ætluðu við hrunið í október síðastliðnum nú er útlit fyrir að þau skil geti orðið fjórtánda ágúst næstkomandi tíu mánuðum eftir hrun þegar ríkið greiðir eiginfjárhlut inn í bankana allt að tvö hundruð sjötíu og einn milljarð króna í tíu mánuði hefur ríkið rekið þrjá nýja banka sem stofnaðir voru í kjölfar neyðarlaganna það er ljóst frú forseti að enda þótt kröfuhafar í gamla kaupþingi og glitni ákveði að taka yfir allt að níutíu prósent eignarhlut í nýja kaupþingi og íslandsbanka mun ríkið áfram verða eini eigandi hundrað prósent eigandi stærsta bankans landsbankans en eiginfjárframlagið mál landsbankans er áætlað hundrað fjörutíu milljarðar króna og er það tíu milljörðum meira en samanlagt eiginfjárframlag til hinna bankana tveggja það er að efnahagsreikningur landsbankans mun verða stærri en samanlagður efnahagsreikningur hinna beggja þar að auki mun ríkið verða beinn eða óbeinn eigandi að tíu til tólf prósent í bönkunum tveimur nýja kaupþingi og íslandsbanka og ljóst í þriðja lagi frú forseti að ríkið mun væntanlega verða stofnfjáreigandi í allmörgum sparisjóðum því er sýnt að ríkið geti verið með að minnsta kosti allt að sextíu til sjötíu og fimm prósenta markaðshlutdeild á fjármálamarkaði enn um sinn og því tel ég frú forseti og tek undir það sem hæstvirtur fjármálaráðherra sagði hér bæði í gær og í umræðunni í morgun að það sé fella þörf á þeirri stofnun sem hér er lagt til að verði lögfest bankasýslunni auðvitað verður umfang þessarar

áfram að fylgja þeim leiðbeiningum og tillögum um uppbyggingu nýrra banka með aðkomu ríkisins sem kallað var eftir meðal annars frá mats josefsson sænska bankasérfræðingnum ég vil að lokum frú forseti fagna þeim umræðum sem hér urðu í morgun um drög að eigendastefnu á fundi viðskiptanefndar í gær var eigendastefnan kynnt og við fengum kynningu á henni frá fjármálaráðuneytinu eins og hér hefur komið fram í máli háttvirts þingmanns ragnheiðar elínar árnadóttur og ég vænti þess að við getum þegar þing kemur saman strax eftir

viðskiptanefnd og tekið mið af þeim umræðum sem hér fóru fram í morgun og leitað eftir ábendingum frá fleirum til þess að skoða hana frekar og leggja okkar lóð á þær vogarskálar ég fagna þessari eigendastefnu sérstaklega það er margt í henni sem ég sé ástæðu til þess í raun að fagna sérstaklega frú forseti það eru kannski ekki efni til þess að fara að fara í þetta því að þetta er búið að ár hér á dagskrá í morgun en ég gæti talið hér upp nokkuð mörg atriði sem mér hugnast sérstaklega vel frú forseti meiri hlutinn leggur til að frumvarp um bankasýslu verði samþykkt með þeim breytingum sem ég hef hér rakið og auk þess breytingartillögu frá mér undir nefndarálitið skrifa auk þeirrar sem hér stendur magnús orri schram lilja